Al más puro estilo narco, el régimen chavista está ejecutando a sus propios ciudadanos. Y, sin embargo, los venezolanos no se rinden. No se rinden las mujeres desarmadas haciendo retroceder carros blindados. No se rinden los estudiantes atendiendo a sus compañeros tiroteados. Maduro, aislado y señalado como dictador criminal, aísla a Venezuela sacándola de la Organización de Estados Americanos. Maduro pertenece al club de Pinochet, Videla, Fujimori. Videla tiraba a los opositores al mar. Maduro les dispara a la cabeza. Europa, el mundo entero, todos tenemos que tomar partido, porque la democracia es la única esperanza que le queda a Venezuela. Restaurar el orden constitucional, liberar a los presos políticos y convocar elecciones. Este es el partido que toma Europa. Señores de Podemos e Izquierda Unida o se está con la mujer desarmada que detiene al blindado o se está con quien da la orden de disparar.